Jest rzeczą niezwykle wstydliwą, że współczesna Europa, ciesząca się wolnością i poszanowaniem praw człowieka, dla tak wielu osób staje się miejscem zniewolenia i wykorzystywania.

Jako minister sprawiedliwości i prokurator generalny w Polsce nadzorowałem szereg śledztw, które ujawniały, iż takie zjawiska mają miejsce w Europie, przekraczają granice poszczególnych państw i przybierają czasami okrutny charakter.

Aby można było takim zjawiskom skutecznie zapobiegać i zwalczać je, niezbędne jest, aby w poszczególnych państwach Unii istniały profesjonalne, najlepiej scentralizowane, organa ścigania gwarantujące zdecydowane i skuteczne działania, a także dobrą współpracę międzynarodową. Zwłaszcza w tej ostatniej sprawie dużą rolę powinny odegrać instytucje Unii Europejskiej.

Mając świadomość, że za handel ludźmi odpowiadają zorganizowane grupy przestępcze, należy pamiętać, aby poszczególne kraje gwarantowały odpowiednio wysokie sankcje za tak ciężkie przestępstwa, by odstraszać i izolować ich sprawców, a także sankcje w postaci konfiskaty majątku, która uderza w sens ekonomiczny ich działalności.